Voorzitter, het wordt dringend tijd dat wij het principe van de regionale opvang van vluchtelingen voorop gaan stellen en steunen in plaats van altijd maar meer mensen naar Europa te laten komen die geen enkel perspectief hebben op werk en op welke vorm van integratie dan ook. De overgrote meerderheid van al die mensen uit Noord Afrika die naar Europa willen komen zijn trouwens geen vluchtelingen, maar economische gelukzoekers die meestal zeer grote geldsommen betalen aan de mensensmokkelaars die hen naar Europa brengen.

Het zijn integendeel juist die mensen die het meest nodig zijn voor de heropbouw van hun eigen land. Er is blijkbaar iets ernstig mis met die hele zogenaamde Arabische lente.

Hoe zou u anders die aanhoudende emigratiestroom richting Lampedusa en Europa kunnen verklaren, mevrouw Malmström?